Señora presidenta, esta semana, las diputadas y diputados europeos hemos recibido más de veinte mil correos de pensionistas —particularmente del Estado español— que nos pedían que votáramos en contra de este producto.

Pensiones dignas, porque para una persona que tenga una pensión de cuatrocientos euros —como hay muchos casos en mi tierra—, y de seiscientos, y de setecientos —esas ya son consideradas altas—, será muy difícil acceder a este producto, señor comisario.

Y, además, el Parlamento Europeo no dispone de competencias en materia tributaria, con lo cual este producto esconde, de nuevo, una trampa. Porque, después de haber sufrido numerosos recortes por la imposición de la decisión de la troika y, además, por las sucesivas reformas que hemos tenido en materia de pensiones —particularmente promovidas por el Partido Popular en España—, nuestros pensionistas están con sus derechos mermados y no sabemos si las futuras generaciones tendrán pensiones. Con lo cual este producto acabará beneficiando a las rentas más altas y supondrá una pérdida enorme de ingresos públicos que se podrían destinar a otras políticas sociales, como la creación de empleo, la ayuda a los más desfavorecidos y también a la dependencia.